Wenn Werte von 2011 auf 2014 um 40 reduziert werden um 40 dann muss einen das stutzig machen. Da muss man sich mal überlegen Was ist der Grund? Sind irgendwelche umweltpolitischen Aspekte neu dazugekommen? Nein, ich glaube nicht.

Ich kann nur sagen und davor warnen Wenn das in Zukunft auch so laufen soll, dass Gesetze, die im Rahmen des Klima und Energiepakets auf den Weg gebracht worden sind, im Komitologieverfahren so verwässert und kaputt gemacht werden, dann können wir demnächst einpacken, dann werden wir als Europäische Union in den internationalen Verhandlungen

Ich finde es ja schön, dass Sie heute da sind, aber ich hätte eigentlich jemand anderen erwartet oder zwei hätten da zur Alternative gestanden, aber gut, dass Sie da sind mit dem wir diskutieren. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kommission mit einer klaren Ansage hierherkommt, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. So bleibt uns nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und das Pendel schlägt gerade in Richtung Nein, weil wir nämlich für zukünftige Verhandlungen über Freihandelsabkommen die Blaupause für alle internationalen Partner liefern, die mit der EU etwas verhandeln wollen. Senken wir doch einfach mal die Standards! Man muss nur doll genug lobbyieren, dann kriegt man das schon hin. Politisch muss man Nein sagen, umweltpolitisch, klimapolitisch muss man dazu Nein sagen.